Ich habe mit Aufmerksamkeit zugehört, und zum Schluss kam dann sozusagen die Aussage Wir brauchen ein Budget.

Soll die Europäische Union eine Steuererhebekompetenz bekommen die sie bisher nicht hat oder wird das aus den Mitgliedstaaten gemacht?